Se ha producido un número muy elevado de intervenciones, de cuestiones concretas, que sería imposible abordar en su integridad en mi respuesta, a no ser que prolongáramos de una manera absolutamente inaceptable esta sesión.

Mi compromiso es que todas y cada una de las cuestiones concretas que han sido planteadas por los diputados tendrán una respuesta en la sesión que me corresponde de final, de balance, de enjuiciamiento de la Presidencia rotatoria española, al final de los seis meses y, por tanto, espero dar satisfacción a todas sus Señorías en algunos de los aspectos concretos,

Permítame unas palabras sobre las intervenciones de los compatriotas, de los europarlamentarios españoles. Quiero agradecer al Partido Popular de España su apoyo, expresado en esta sesión, confirmado en el debate político nacional, suscrito a través de una proposición no de ley, que, sin duda alguna, es un factor extraordinariamente positivo para nuestra tarea y que pone de manifiesto la voluntad común europeísta, el esfuerzo conjunto y el trabajo que estamos dispuestos a llevar adelante en beneficio de este momento tan difícil que vivimos al afrontar la crisis económica.

Ha habido alguna de sus Señorías que han puesto de manifiesto cuál es la política de inmigración e incluso que no había habido una referencia, y es verdad que no hubo una referencia en mi discurso, en definitiva, uno tiene que elegir las prioridades. Se ha planteado de manera expresa decir que soy partidario de una inmigración masiva y es rotundamente falso. De lo que yo soy partidario es de respetar masivamente los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan. Tenemos un pacto europeo por la inmigración, promovido y suscrito bajo la Presidencia francesa. A ese pacto nos debemos atener y, desde luego, en ese pacto se incluyen el control de las fronteras, la cooperación y el diálogo político con los países de donde proviene la inmigración como la mejor manera para evitar

Pero debo decir que la integración forma parte de la política del pacto europeo por la inmigración, la integración, el respeto a los derechos de los inmigrantes. Y hablo en nombre de un país que ha conocido la inmigración, en los últimos años de una manera muy intensa, no en vano, desde el año 2000 hasta ahora, la población española ha aumentado en 6 millones de personas, y también ha conocido la emigración, en la etapa de la dictadura, la emigración económica a muchos países europeos. Sabemos bien, por experiencia, lo que es tener que ir fuera de tu patria a buscar un futuro, un mínimo de dignidad económica. Sabemos que es un trago duro y difícil y sabemos que la altura de los países, la altura de las naciones, se mide no sólo por su poderío político, militar o económico, sino que la altura de las naciones y la altura de Europa se mide también por el trato y el respeto a los derechos humanos, a las personas que vienen a trabajar a nuestra tierra para buscar un futuro que no tienen en la suya.

Seremos el área, el continente con un número mayor de personas de 65 años y esto producirá una merma en nuestras capacidades productivas, una merma en la población activa, en la capacidad laboral, y supondrá una presión

necesita incorporar a más mujeres al mercado de trabajo y necesita esa extensión de la población activa para mantener su protección social.

Por supuesto que seremos fieles en aplicar el Tratado de Lisboa y recuerdo que ha sido mi Gobierno quien ha promovido el uso de lenguas cooficiales en mi país en las instituciones europeas. Pero, sin duda alguna, en la aplicación del Tratado de Lisboa, en este momento destaca el equilibrio institucional. Ha habido algún comentario, creo que injusto tengo que decirlo, es verdad que muy aislado Como Presidente de la Presidencia rotatoria he expresado, manifestado, apoyado, y así lo haré, el papel institucional del Presidente permanente del Consejo, por supuesto, de la Alta Representante y la colaboración máxima de la Comisión. Los nuevos poderes del Parlamento Europeo van a ser activados por la Presidencia rotatoria española, en plena colaboración con el Presidente de la Comisión, quien ha demostrado permanentemente su relación de trabajo continuo

Sí, le he apoyado y le apoyo, porque le he visto trabajar en pro de una Europa fuerte y unida, y eso es muy importante, más allá de posicionamientos ideológicos.

No me he referido a ello por no agotar todos los temas, pero coincido plenamente en la aplicación de la normativa sobre la nueva supervisión y regulación financiera En cuanto a la exigencia de la desaparición de los paraísos fiscales, la Presidencia rotatoria va a ser

Y, desde luego, va a favorecer, a propiciar y a exigir a todos los países que avancen en los convenios necesarios para la transparencia fiscal y para la facilitación de la información en el ámbito de la comunidad internacional. Sobre el cambio climático, el Consejo va a efectuar el 11 de febrero un análisis de la Cumbre de Copenhague, con la ayuda de la Comisión y, por supuesto, que la Unión Europea debe seguir dando pasos en pro de una estrategia que nos lleve a un progresivo acuerdo en favor de la reducción del cambio climático.

de sus emisiones.

Y comparto plenamente que Estados Unidos y China son los dos actores fundamentales para que podamos ver un horizonte mucho más activo. Por supuesto que estoy plenamente convencido de que la política agrícola común debe incluir la pesca y de que el pacto social, al que se ha hecho referencia por algunas de sus Señorías, ha de suponer una revisión, un cambio para incorporar los intereses, la legítima representación y la posición constructiva de una buena parte de quienes representan a los trabajadores en Europa. A los trabajadores, a los sindicatos que expresan el pacto social europeo que nos ha hecho ser la región con más bienestar, con más prosperidad en las últimas décadas, después de la segunda guerra mundial. El futuro de la Unión Europea y de la prosperidad europea no se puede escribir sin los trabajadores, sin los derechos sociales y sin las políticas de bienestar social y, por tanto, debemos incorporarlos de manera activa. Ha habido alguna cuestión en el ámbito de la política exterior. Oriente Próximo, América Latina de manera singular y una alusión a Israel. Esperamos, en estos seis meses, avanzar en un acuerdo sobre Oriente Próximo. Sabemos que la paz en Oriente Próximo es una condición necesaria, básica, para la paz en otras áreas regionales, en donde se han extendido el terror y los conflicto, impulsados por el radicalismo, por el fanatismo ideológico y religioso.

Sabemos cuáles son el horizonte y las condiciones. Sabemos que ese diálogo debe tener como condición fundamental el reconocimiento del Estado palestino.

Si no trabajamos con Israel, a pesar de las críticas que merece en muchas de sus actuaciones, no podremos ver el horizonte de la paz. Trabajar con los palestinos es trabajar por el derecho que tienen a un Estado, a un territorio, a poder ver el horizonte de prosperidad y a abordar todos los temas pendientes. Y lo haremos con determinación y, por supuesto, con la colaboración de los otros grandes actores internacionales. Sobre América Latina. América Latina es un continente joven, de gran vitalidad, con gran futuro. Agrupa a 500 millones de personas y tiene una gran impronta europea, no sólo española, una gran impronta europea porque allí existen valores de democracia, valores de progreso, después de un periodo y de unas dificultades a la hora de consolidar lo que representa su estabilidad, su consolidación como naciones. Y en la Cumbre con América Latina queremos llegar o avanzar hacia acuerdos comerciales con Mercosur, con Centroamérica y con la Comunidad Andina, todo ello en pro del desarrollo, en pro del progreso, tanto para América Latina como para los intereses económicos europeos, que, en mi opinión, también deben defenderse.

Se me ha planteado, a la vez que se hacía una referencia, que ha sido compartida por otras Señorías, a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en la Unión, como un buen ejemplo y como una política de ciudadanía. Ésos son los intereses europeos. Los intereses europeos que defiendo en la acción de la política exterior son los intereses que tienen que ver con los valores de lo que representa Europa, que ancla su génesis en la Ilustración y en todas las tradiciones de índole cultural, religiosa y cívica, que en Europa han florecido y se han desarrollado. Normalizar es tolerar, normalizar es respetar y la tradición europea, la mejor tradición europea, hace que esta tierra sea la tierra de la libertad religiosa, ideológica, política, cultural

una democracia al completo.

sobre España, sobre nuestras características económicas. He de decir que, cuando inicié mi intervención esta mañana, hablé como un país europeo, europeísta, agradecido de estar en la Unión Europea, agradecido a los países que propiciaron nuestra entrada en la Unión Europea y que había tenido una gran transformación y un gran progreso en estos 25 años.

Ha sido gracias al esfuerzo de muchos españoles, de sus trabajadores, de sus empresas. Y, en estos momentos, después de ese gran progreso, sufrimos la crisis económica con un efecto en el empleo. Es verdad que tenemos una alta tasa de paro, como sucedió en la crisis de los 70 o en la de los 90. Ha sido una característica de nuestro país, igual que, cuando hay crecimiento, creamos más empleo que otros países.

sería de apoyo y de solidaridad, y no de recriminación, como ha hecho usted en esta sala. Sería de apoyo y de solidaridad. Ésa es mi forma de sentir y de ser europeo, desde la admiración que tengo a su país y espero que esa circunstancia no se produzca.